Je serais prête à dire mais oui, Monsieur Provera, faisons ce rapport, si au moins, vous nous laissiez, à nous, laïcs, dire quelle est notre philosophie de la vie, notre spiritualité, qui ne rejoignent probablement pas la vôtre.